Nous avons une monnaie unique mais il y a des taux d'intérêt différents d'un pays à l'autre avec des incidences pour la croissance et pour les PME que nous ne pouvons plus expliquer sur le terrain. D'autre part, vous avez vanté la méthode des contrats. Je suis très préoccupée pour l'ordre juridique communautaire. Quand nous avons construit la Communauté européenne, il y avait un ordre juridique avec les mêmes règles qui s'appliquaient à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. Désormais, les citoyens vont être enfermés dans le cadre juridique national et leur situation dépendra du contrat qu'on va passer avec les autorités.

Encore une fois, vous avez raison, Monsieur le Président, mais je crois qu'il va falloir essayer de nous battre pour que, à côté du pouvoir de la BCE, il y ait tout de même une autorité politique qui soit capable d'aller dans le sens de l'Europe et non pas de la renationalisation.